Panie Przewodniczący! Niniejsze sprawozdanie zawiera cenne zalecenia dla instytucji Unii Europejskiej w obszarze wdrażania konwencji ONZ. W państwach członkowskich Unii Europejskiej żyje ponad 80 mln osób o różnym stopniu niepełnosprawności, z których jedynie 58 funkcjonuje na rynku pracy. Wśród niepełnosprawnych kobiet poziom zatrudnienia jest wręcz zatrważająco niski, bowiem wynosi

Chcąc przeciwdziałać problemom demograficznym, z którymi zmaga się Europa i utrzymać dotychczasowy poziom życia, trzeba będzie w pełni wykorzystać wszystkie zasoby pracownicze, jakimi dysponujemy, w tym osoby niepełnosprawne. Ekonomia społeczna oraz sektor nowych technologii sprawiają, iż niepełnosprawność bardzo często nie jest już istotną przeszkodą w wykonywaniu pracy. Są nią wciąż bariery w naszych głowach. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych miała nam pomóc zmienić postrzeganie osób niepełnosprawnych. Praktyka pokazuje jednak, że nadal jest z tym olbrzymi problem. Nie rozumiem, dlaczego Rada nie zgodziła się na włączenie dokumentów dotyczących niepełnosprawności w zakres rozporządzenia w sprawie uznawania dokumentów urzędowych.